Dorénavant, dans ma région, sur l'île de la Réunion, les planteurs de canne seront livrés aux fluctuations des cours internationaux et ce sont les places boursières qui tiendront entre leurs mains le devenir de milliers de planteurs de canne ainsi que le développement de nos îles, organisé autour de cette filière traditionnelle. Pour autant, Monsieur le Commissaire vous avez pu le constater lors de votre visite à la Réunion la filière canne a atteint un haut niveau de performance et dispose des atouts pour affronter ce choc. Encore faut il, pour que la fin des quotas sucriers ne signe pas l'arrêt de mort de la filière et je sais que telle est votre volonté que soit confirmé dans le POSEI le soutien fort à cette production traditionnelle et le maintien des aides forfaitaires.